Byłem niedawno w Tunezji i widziałem jak wiele tam jest oczekiwań pod adresem Unii Europejskiej. Mam stały kontakt z Ukrainą i wiem, że także tam czekają na więcej na więcej możliwości rozwoju współpracy społecznej, na więcej kontaktów, na to, byśmy się nie ograniczyli w swoim europejskim egoizmie. I wiem, że trudno jest Pani pracować, bo Pani jest jedna i nie Pani o tym zadecydowała tak został ukształtowany Pani urząd ale powstaje wrażenie, że jesienią uważaliśmy, że najważniejsza jest Białoruś, dzisiaj trochę jak dzieci, które zostały zainteresowane czymś innym spoglądamy na północną Afrykę.

W ostatnich miesiącach pokazała Pani, że jest Pani silną osobą, potrafi Pani to zrobić. Może dzisiaj Europa nie powinna, jak za starożytnego Rzymu, bronić się na linii limesu, na Renie czy w jakiś innym miejscu, ale zaproponować odważną, polityczną wizję. Nie tylko problem imigracji, ale polityczną wizję. I dzisiaj, można powiedzieć, los Europy, w tym historycznym momencie, jest w Pani rękach i my na to bardzo liczymy.